Maar ik denk dat een speciaal woord van dank vandaag past aan mijn partijgenoot Marian Marinescu. Dit was een heel pittig dossier en hij heeft met de schaduwrapporteurs verschillende moeilijke discussies tot een goed einde gebracht. Veiligheid in de luchtvaart is een van de belangrijkste thema's die het Europees Parlement

EASA heeft ook internationaal een hele goede naam.

Ik denk dat wij als Europees Parlement trots mogen zijn dat wij een dergelijk agentschap hebben. Nu komt er een taakuitbreiding.

Interessant wordt natuurlijk de vraag Blijft het Verenigd Koninkrijk of niet?.

VK kan natuurlijk niet alleen doorgaan met luchtvaartveiligheid.